um stjórnlagaþing sem lagt er fram í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs frumvarpið var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda

endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins frumvarpið er lagt fram af forsætisráðherra en það var unnið í samráði við fulltrúa allra þingflokka forsaga smíði þessa frumvarps er sú að á þar síðasta löggjafarþingi lögðu þingmenn samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs framsóknarflokks og frjálslynda flokksins fram frumvarp til breytinga á stjórnarskránni og því fylgdu drög að frumvarpi til laga um stjórnlagaþing frumvarpið til stjórnarskipunarlaga varð ekki útrætt þar sem ekki varð af þeim stjórnarskrárbreytingum sem þar voru ráðgerðar um stofnun stjórnlagaþings og að frumvarp þess efnis yrði lagt undir þjóðaratkvæði með bindandi niðurstöðu er lagt til í frumvarpi þessu að stjórnlagaþingið verði ráðgefandi enda skortir heimild í stjórnarskrána til að fela stjórnlagaþingi bindandi ákvörðunarvald til þess að draga úr kostnaði er nú einnig lagt til að umfang stjórnlagaþingsins verði nokkuð minna en áður var stefnt að og starfstími þess styttri þá er ráðgert að starf þingsins verði vandlega undirbúið áður en það tekur til starfa svo starfstími þess nýtist sem best og skilvirkni í vinnu verði sem mest veigamesta efnislega breytingin frá tillögum þeim sem lagðar voru fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi felst þó í því að frumvarp til stjórnarskipunarlaga sem stjórnlagaþingi er ætlað að samþykkja verður nú sent alþingi til áframhaldandi meðferðar án frekari aðkomu stjórnlagaþingsins samþykki alþingi frumvarpið eftir atvikum með breytingum verður þá í kjölfarið að rjúfa þing samkvæmt fyrstu málsgrein sjötugustu og níundu grein stjórnarskrárinnar og láta fara fram almennar kosningar samþykki alþingi frumvarpið óbreytt að því loknu teljast stjórnarskrárbreytingarnar samþykktar í því sambandi kemur til álita að fresta stjórnlagaþinginu og þar með kosningu til þess fram til ársins tvö þúsund og ellefu þannig að störf stjórnlagaþingsins og umfjöllun alþingis í kjölfarið á frumvarpi til nýrra stjórnarskipunarlaga fari betur saman við kosningar til alþingis sem ætla má að verði vorið tvö þúsund og þrettán er rétt að alþingi taki afstöðu til þessa við umfjöllun sína um frumvarpið

um hin sérstaklegu málefni íslands frá átján hundruð sjötíu og fjögur sem var sett einhliða af kristjáni níunda danakonungi stjórnarskrárnefndir hafa ítrekað verið skipaðar og starfað eins og ítarlega er rakið í greinargerð með frumvarpi þessu og hvet ég háttvirta alþingismenn til þess að kynna sér athyglisverða sögu þeirra það er hins vegar staðreynd að þeirri heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sem fara átti fram eftir að lýðveldisstjórnarskráin var sett nítján hundruð fjörutíu og fjögur hefur í raun aldrei lokið einstakar breytingar hafa hins vegar verið gerðar sumar þeirra hafa verið mjög afmarkaðar eins og breyting á kosningaaldri árið nítján hundruð sextíu og átta en aðrar víðtækari eins og breytingar á starfsháttum alþingis og fleira nítján hundruð níutíu og eins og endurskoðaður mannréttindakafli nítján hundruð níutíu og fimm þeir kaflar stjórnarskrárinnar sem hafa verið endurskoðaðir rækilega eru þriðji kafli um þingkosningar fjórði kafli um störf alþingis og sjöundi kafli um mannréttindi öðrum köflum hefur minna verið breytt þannig hefur fyrsta kafla aldrei verið breytt öðrum kafla breytt í nokkrum atriðum árið nítján hundruð níutíu og eitt mest til að taka mið af afnámi deildaskiptingar alþingis fimmta kafla um dómsvaldið hefur nær ekkert verið breytt en ein af þremur greinum sjötta kafla um kirkju og trúfrelsi var endurskoðuð hæstvirtur forseti ég tel rétt að fjalla hér lítillega um hugtakið stjórnlagaþing það hugtak er ekki fastmótað en eins og nafnið gefur til kynna hefur slíkt þing það hlutverk að semja ný stjórnlög eða reglur um stjórnskipun ríkis eða breyta þeim sem fyrir eru og þar sitja venjulega þjóðkjörnir fulltrúar oftast af þjóðþingum slík þing hafa verið haldin víða um heim á ýmsum tímum sögunnar og marka gjarnan upphaf að stofnun nýrra ríkja eða nýjum stjórnarháttum í ríki í kjölfar stríðsátaka byltinga eða niðurbrots í þjóðfélagsskipan og stjórnlagakreppu sem myndast hefur í kjölfarið með stjórnlagaþingi er undirstrikað að í lýðræðisþjóðfélagi spretti allt vald frá þjóðinni og því skuli stjórnlög sett af fulltrúum fólksins þessum þjóðkjörnu fulltrúum er falið að setja þær grundvallarreglur sem gilda um æðstu stjórn og skipulag ríkisins verkefni handhafa ríkisvaldsins verkaskiptingu þeirra og valdmörk tímans vegna mun ég ekki fara nánar út í sögu stjórnlagaþinga en ítarlega er gerð grein fyrir henni í almennum athugasemdum með frumvarpi þessu eins og áður hefur komið fram hafa

um skipulag og starfshætti stjórnlagaþinga og niðurstöður þeirra hafa gilt mjög fjölbreyttar reglur eftir því hvaða ríki á í hlut aðalreglan er að fulltrúar á stjórnlagaþingi séu þjóðkjörnir til dæmis sem þingmenn á þjóðþingum en ekki sé kjörið beint á stjórnlagaþingið auk þess veljast þangað fulltrúar ríkja eða fylkja þegar um sambandsríki er að ræða þá er ekki einhlítt hver eru bindandi áhrif samþykkta stjórnlagaþings og jafnframt er misjafnt hvort niðurstaða stjórnlagaþinga um nýja stjórnarskrá er borin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu eitt eiga flest stjórnlagaþing þó sameiginlegt þau eru ekki varanlegar stofnanir en hlutverk þeirra takmarkast við að setja stjórnlög eða stjórnarskrá í eitt skipti og er oft markaður til þess ákveðinn tími virðulegi forseti hugmyndin um stjórnlagaþing hér á landi er ekki ný af nálinni við undirbúning lýðveldisstofnunarinnar kom til umræðu á alþingi að kalla saman stjórnlagaþing var því hreyft snemma árið nítján hundruð fjörutíu og eitt af jónasi jónassyni alþingismanni að eðlilegt væri að saman yrði kvaddur sérstakur þjóðfundur til ákvörðunar um lýðveldisstofnun hér á land og hugmyndin var mjög rækilega rædd enda þótt ekki yrði af þessu frá lýðveldisstofnun hefur frumvarp til laga um stjórnlagaþing þrisvar sinnum verið lagt fram fyrst af páli zóphóníassyni þingmanni framsóknarflokksins árið nítján hundruð fjörutíu og átta og síðan af þeirri sem hér stendur árið nítján hundruð níutíu og fimm á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi lagði siv friðleifsdóttir ásamt öðrum þingmönnum framsóknarflokksins fram frumvarp um stjórnlagaþing og eins og lýst var í inngangi hér að framan var einnig lagt fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi frumvarp þingmanna fjögurra stjórnmálaflokka um stofnun stjórnlagaþings sem er helsta fyrirmynd þessa frumvarps ástæður þess að hugmyndir um stjórnlagaþing hafa verið endurvaktar nú má einkum rekja til víðtækrar þjóðfélagsumræðu um nauðsyn þess að endurskoða grundvöll íslenska stjórnkerfisins í kjölfar bankahrunsins síðastliðið haust kröfur hafa komið fram um að endurskoðaðar verði ýmsar grundvallarreglur í íslensku stjórnskipulagi þar á meðal þær sem lúta að skipulagi löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og aðskilnaði milli þessara tveggja valdþátta hvernig er háttað reglum um ábyrgð handhafa framkvæmdarvaldsins og eftirliti með starfi stjórnvalda og um möguleika þjóðarinnar á því að taka beinan þátt í ákvörðunum með þjóðaratkvæðagreiðslu í þeirri umræðu hefur sjónum verið beint að stjórnarskrá lýðveldisins setningarhætti hennar og þeirri staðreynd að raunveruleg lýðræðisleg umræða hefur aldrei farið fram hér á landi um það hvernig beri að haga þessum málum á alþingi íslendinga enn er byggt á því skipulagi sem var við lýði í konungsríkinu íslandi árið átján hundruð sjötíu og fjögur sem danakonungur ákvað skipulagi sem endurspeglar engan veginn þann raunveruleika sem nú er í íslenskum stjórnmálum þetta hæstvirtur forseti finnst mér mjög merkilegt þessi atriði skipta máli og þau skipta máli þegar við ræðum um endurreisn þjóðfélagsins og siðferðislegra gilda innan stjórnkerfisins hér á landi það frumvarp sem ég mæli hér fyrir er lagt fram þar sem stjórnmálaflokkunum hefur ekki tekist að ná samstöðu um nauðsynlegar breytingar á núgildandi stjórnarskrá þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir ég mun nú reifa helstu efnisatriði frumvarpsins en vísa að öðru leyti til frekari skýringa í greinargerð í frumvarpinu er ráðgert að stjórnlagaþing hafi tímabundið og afmarkað hlutverk sem er að endurskoða og gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins gert er ráð fyrir það þingið taki meðal annars sérstaklega til skoðunar efnisatriði sem staðið hafa nær óbreytt allt frá setningu stjórnarskrárinnar þingið getur þó jafnframt tekið til endurskoðunar hvaðeina annað sem það kýs eða lagt til að bætt verði við stjórnarskrána nýjum ákvæðum og köflum sem ekki hafa staðið þar til þessa

í átta mánuði frá sautjánda júní tvö þúsund og tíu til sautjándu febrúar tvö þúsund og ellefu en alþingi getur framlengt starfstímann um allt að þrjá mánuði eins og áður segir kemur til álita að fresta þessu þangað til síðar á kjörtímabilinu tillögum þingsins er ætlað að vera ráðgefandi fyrir alþingi og skal frumvarp sem stjórnlagaþing samþykkir sent alþingi til meðferðar í tillögum frumvarpsins endurspeglast það markmið með setningu stjórnlagaþings að þjóðkjörnir fulltrúar íslensku þjóðarinnar setji stjórnlög ríkisins og þar með er undirstrikað að allt ríkisvald spretti frá þjóðinni frumvarpið gerir ráð fyrir því að fulltrúar á stjórnlagaþing verði kosnir persónukosningu samkvæmt ítarlegum reglum varðandi framkvæmd persónukjörsins þar sem stuðlað verði að jöfnu hlutfalli kynjanna eins og kostur er í hópi þingfulltrúanna þá eru í frumvarpinu sérreglur um kjörgengi fulltrúa á þingið en ráðgert er að sömu skilyrði gildi um það og varðandi kjörgengi til alþingis með þeirri undantekningu þó að forseti íslands alþingismenn varamenn þeirra og ráðherrar séu ekki kjörgengir með þessu er stefnt að því tryggja að þingið vinni sjálfstætt að tillögum sínum gagnvart alþingi og öðrum handhöfum ríkisvalds og án beinnar aðkomu fulltrúa þessara handhafa ástæða þess að efnt er til stjórnlagaþingsins sem starfar þannig við hlið alþingis er einmitt að skapa nýjan vettvang fyrir endurskoðun stjórnarskrárinnar í ákveðinni fjarlægð frá stjórnmálaflokkum og fulltrúum þeirra á alþingi til þess að nýta starfstíma og skilvirkni þingsins sem best og draga úr kostnaði er nánar afmarkað í frumvarpinu á hvaða tímabilum þingið kemur saman og heldur fundi og mælt er fyrir um störf nefnda þingsins þess á milli lagt er til að á starfstíma þingsins séu þrjú starfstímabil það fyrsta verði nýtt til að kjósa nefndir þingsins og skipuleggja störf þeirra og verkáætlun fyrir þingið annað tímabilið verði nýtt til að ræða framkomnar tillögur nefnda og þriðja tímabilið til þess að taka til meðferðar og samþykkja frumvarp til stjórnarskipunarlaga er forsætisnefnd og þremur starfsnefndum sem kjörnar eru af þinginu í upphafi starfstímans falið lykilhlutverk í starfsemi þess og stjórnun og mótun tillagna í ljósi þess mikilvæga hlutverks stjórnlagaþings að vera vettvangur þjóðkjörinna fulltrúa með það afmarkaða verkefni að endurskoða stjórnlög ríkisins er gert ráð fyrir því að starfsemi þess verði kynnt með víðtækum hætti í samfélaginu stjórnlagaþing á markvisst að lýsa eftir tillögum og erindum frá einstaklingum hagsmunasamtökum félögum og öðrum og taka þau til meðferðar og umræðu og þingfundir fara fram í heyranda hljóði og opnir öllum stjórnlagaþingi er

í bráðabirgðaákvæði er því mælt fyrir um að forsætisráðherra skuli skipa undirbúningsnefnd sem taki til starfa þegar við gildistöku laganna til að undirbúa stofnun og starfsemi þingsins og að nefndin skuli ráða framkvæmdastjóra meðal mikilvægustu verkefna nefndarinnar er að semja drög að starfsreglum fyrir þingið sem forsætisráðherra skal svo gefa út áður en þingið kemur saman nefndinni er ætlað að setja af stað víðtæka kynningu á starfsemi stjórnlagaþingsins og fyrirhuguðu verkefni þess meðal annars að setja upp vefsíðu útvega húsnæði og undirbúa ráðningu starfsmanna hæstvirtur forseti

í almennri umfjöllun hér að framan í fyrstu grein frumvarpsins er ráðgert að forseti íslands boði til stjórnlagaþings forsætisráðherra skal eiga atbeina að því ásamt forseta að boða til þingsins og skal hann bera upp fyrir forseta tillögu

stjórnlagaþing og stýra kjöri forseta þingsins eins og ég hef þegar farið yfir er stjórnlagaþinginu ætlað að vera ráðgefandi ókleift er að óbreyttri stjórnarskrá að veita stjórnlagaþingi lagasetningarvald með bindandi niðurstöðu en slíkt vald er eingöngu á hendi alþingis samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar af sömu ástæðu getur stjórnlagaþing ekki heldur skuldbundið alþingi með niðurstöðu sinni til þess að breyta stjórnarskránni verður frumvarp til stjórnarskipunarlaga sem stjórnlagaþing samþykkir því sent alþingi til áframhaldandi meðferðar samkvæmt hefðbundnum reglum í annarri grein frumvarpsins er kveðið á um fjölda þjóðkjörinna og atkvæðisbærra fulltrúa á stjórnlagaþinginu eftir því sem fulltrúar eru fleiri er líklegra að breiðari eða fjölbreyttari hópur manna sitji á þinginu en jafnframt geta störf þess þó orðið þyngri í vöfum hér er lagt til að minnst tuttugu og fimm og mest þrjátíu og einn fulltrúi sitji á þinginu fulltrúar skulu vera þjóðkjörnir og kjörnir persónukjöri með þessu er undirstrikað að þeim er ætlað að hafa beint umboð frá þjóðinni með því að fulltrúar eru persónukjörnir er einnig stefnt að því að þeir séu ekki fulltrúar stjórnmálaflokka heldur bjóði sig fram sem einstaklingar þó verður vitaskuld ekki hægt að útiloka að frambjóðendur tengi framboð sitt ákveðnum stjórnmálastefnum eða njóti yfirlýsts stuðnings tiltekinna stjórnmálaflokka

stjórnarskrárinnar en þar eru tvær fyrstu greinar stjórnarskrárinnar sem lúta að lýðveldisskipan og þrískiptingu ríkisvaldsins álitaefni er hvort ekki sé rétt að festa skýrum stöfum í inngangskaflann önnur mikilvæg atriði sem eru hornsteinar íslenskrar stjórnskipunar til dæmis að allt vald sé sprottið frá þjóðinni og hver séu markmið að baki ríkisvaldi um lýðræðisfyrirkomulagið skyldu til að tryggja mannréttindi og réttarríki yfirráðasvæði íslenska ríkisins og nokkur einkenni íslensku þjóðarinnar á borð við íslenskt tungumál og annan menningararf og að vernda beri verðmæti þjóðarinnar sem fólgin eru í náttúruauðlindum í flestum nýrri stjórnarskrám evrópuríkja er að finna inngangskafla þar sem undirstöðum ríkis og þjóðar og slíkum grunnhugtökum er lýst þótt framsetning og efni slíkra ákvæða sé afar breytilegt á milli ríkja þá er vísað til atriða sem fjallað er um í öðrum kafla stjórnarskrárinnar sem er einn veigamesti kafli hennar ákvæði kaflans fjalla að mestu um framkvæmdarvaldið og tengsl þess við löggjafarvaldið svo og hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins sem annars handhafa framkvæmdarvalds og löggjafarvalds litlar breytingar voru gerðar á þessum ákvæðum við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar aðrar en þær að felld voru út ákvæði um konung og innleidd ákvæði um forseta hlutverk forseta í stjórnskipun landsins var þannig að flestu leyti mjög sambærilegt við hlutverk konungs áður með nokkrum undantekningum þó eitt helsta verkefni stjórnarskrárnefndarinnar sem skipuð var árið tvö þúsund og fimm var að endurskoða öðrum kafla en engin ákveðin tillaga koma fram um efnið í starfi nefndarinnar orðalag ákvæða kaflans er óskýrt um margt og lýsir ekki nægilega hver er verkaskipting á milli forseta og ríkisstjórnar við meðferð framkvæmdarvalds þá þyrfti að skýra hlutverk og vald ríkisstjórnar stöðu starfsstjórna þingrofsréttinn og hvernig standa beri að stjórnarmyndun en um þetta skortir annaðhvort ákvæði í stjórnarskrána nú eða óvissa er um hvernig beri að túlka þau sem fyrir eru þá er vert að huga að stjórnarskrárákvæðum um samskipti íslands við önnur ríki og þátttöku ríkisins í samvinnu innan alþjóðastofnana við endurskoðun þeirra atriða sem lýst er í öðru og þriðja tölulið fyrstu málsgrein þarf væntanlega að taka afstöðu til ýmissa grundvallarspurninga um valdmörk löggjafarvalds og framkvæmdarvalds þar má nefna álitaefni um hvort skilja eigi með öllu á milli þessara tveggja valdþátta og jafnvel kjósa framkvæmdarvaldið beint eða hvort styrkja eigi það að fyrirkomulag sem nú er við lýði einkum með því að festa þingræðisregluna skýrum stöfum í stjórnarskrá en fram til þessa hefur þingræðið byggst á stjórnskipunarvenju þótt þingræði sé þannig við lýði þarf að huga að úrræðum til að raunveruleg völd alþingis sem æðsta handhafa ríkisvalds séu nægilega tryggð þannig þyrfti að huga að skilvirkari úrræðum til að hafa eftirlit með ríkisstjórn og veita henni nauðsynlegt aðhald eins er vert að huga að því hvort tryggja beri mikilvægustu eftirlitsstofnun á vegum alþingis umboðsmanni alþingis ákveðinn sess í stjórnarskránni og bæta við skýrari heimildum en nú eru til þess að þingið skipi rannsóknarnefndir til að rannsaka tiltekin mál í fjórða tölulið fyrstu málsgrein er lagt til að meðal umfjöllunarefna verði atriði sem lúta að sjálfstæði dómstóla og eftirliti þeirra með öðrum handhöfum ríkisvalds hefur fimmta kafla stjórnarskrárinnar um dómstóla lítið sem ekkert verið breytt frá árinu átján hundruð sjötíu og fjögur og eru ákvæði hans afar fábreytt þar er til dæmis hvorki nefnt að hæstiréttur sé æðsti dómstóll landsins né fjallað um heimildir dómstóla til að víkja lögum til hliðar stríði þau gegn stjórnarskrá auk þess skortir ákvæði um hvernig megi tryggja að fagleg sjónarmið ráði við skipun dómara síðustu töluliðir ákvæðisins lúta að málum tengdum kosningum kjördæmaskipan og þátttöku almennings í lýðræði æskilegt er að stjórnlagaþingið kanni leiðir til þess að gera lýðræðisumbætur í þá átt að auka lýðræði ss hvernig megi jafna atkvæðisrétt landsmanna í þingkosningum og setja reglur um þjóðaratkvæðagreiðslur í stjórnarskrána í fjórða grein frumvarpsins er lagt til að kosning til stjórnlagaþings skuli fara fram samhliða kosningum til sveitarstjórna vorið tvö þúsund og tíu fyrir liggur að kosningar til

nýrra stjórnarskipunarlaga fari saman við kosningar til alþingis sem ætla má að verði vorið tvö þúsund og þrettán er rétt að alþingi taki afstöðu til þessa við umfjöllun sína um frumvarpið í áttundu grein er mælt fyrir um það hvernig beri að standa að framboðum til stjórnlagaþings og um tímafresti í þeim efnum

þess þó að skilyrði til dæmis um fjölda meðmælenda verði svo ströng eða viðurhlutamikil að það reynist almennum borgurum illmögulegt að uppfylla þau eða letji menn að bjóða sig fram sérstaða framboða til stjórnlagaþings kemur einkum fram í annarri málsgrein greinarinnar samkvæmt ákvæðinu skulu fylgja hverju framboði samþykki frambjóðanda og nöfn minnst þrjátíu og mest fimmtíu meðmælenda sem skulu fullnægja skilyrðum kosningarréttar til alþingis þá er ráðgert að framboði skuli fylgja skrifleg yfirlýsing frá hverjum meðmælanda sem staðfest hefur verið af tveimur vottum á eyðublaði sem landskjörstjórn skal útbúa sérstaklega nöfn meðmælenda staða þeirra og sveitarfélög þar sem þeir eru búsettir skulu birt ásamt nöfnum frambjóðenda í helstu fjölmiðlum og lögbirtingablaði með þessari tilhögun við að afla meðmælenda er stefnt að því að gera ekki kröfu um of marga meðmælendur sem frambjóðendum gæti reynst örðugt að útvega en jafnframt að meðmælendur gefi opinberlega til kynna að þeir styðji frambjóðanda til framboðsins þetta þýðir að sá hópur manna sem stendur að baki frambjóðandanum getur endurspeglað þau sjónarmið eða skoðanir sem frambjóðandinn stendur fyrir og lýst þannig í verki stuðningi sínum við þessi skilyrði er ólíklegt að menn mæli með frambjóðanda án þess að íhuga vel hvort þeir telji hann vel fallinn til þess verkefnis að vinna að endurskoðun stjórnarskrárinnar og þannig verður stuðlað að vandaðri framboðum að öðru leyti vísa ég til mjög ítarlegrar greinargerðar með frumvarpinu varðandi þetta atriði mikilvægt er að þjóðin öll verði hvött til að kynna sér hverjir frambjóðendur til stjórnlagaþings eru með góðum fyrirvara og kynningarefni sé gert aðgengilegt öllum og er kveðið á um aðferðir til þess að ná því markmiði í níundu grein frumvarpsins eðlilegt þykir að ákveðin takmörk séu sett við því hversu mikið frambjóðendum er heimilt að þiggja af styrkjum og framlögum frá öðrum og er því lagt til í annarri málsgrein greinarinnar að ákvæði laga um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra gildi um framlög eða styrki til frambjóðenda eftir því sem við á í elleftu greinar frumvarpsins er lýst þeirri aðferð sem kjósandi skal viðhafa þegar persónukjörið fer fram samkvæmt þessu skal kjósa með þeim hætti að kjósandi forgangsraðar frambjóðendum ég leyfi mér hæstvirtur forseti að öðru leyti að vísa til afar ítarlegrar umfjöllunar í greinargerð um þetta atriði og þessa aðferðafræði sem er nýjung fyrir íslenska kjósendur í sextándu grein er fjallað um fyrstu skref í störfum stjórnlagaþings þegar það kemur saman og hlutverk forseta þingsins og forsætisnefndar forseti stjórnlagaþings er æðsti embættismaður þess og gegnir að mörgu leyti hliðstæðu hlutverki og forseti alþingis forsætisnefndin sem hann stýrir hefur síðan yfirumsjón með skipulagi þingsins sautjándu grein frumvarpsins lýtur að verksviði og starfsháttum þriggja starfsnefnda sem starfa á vegum stjórnlagaþings en í sextándu grein frumvarpsins er fjallað um kjör formanna nefndanna fyrsta nefndin fjallar um undirstöður íslenskrar stjórnskipunar dómstóla og réttarríkið önnur nefndin um skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og hlutverk forseta lýðveldisins og hin þriðja um kosningamál og þjóðaratkvæðagreiðslur mikilvægt er að tryggja að hlutverk og starfsemi stjórnlagaþingsins verði kynnt með víðtækum hætti í þjóðfélaginu markmið stjórnlagaþings er að skapa nýjan og breiðan vettvang fyrir opna umræðu um stjórnlög ríkisins og hlutverk æðstu stofnana þess og einnig að skapa vakningu og skoðanaskipti í samfélaginu um hvernig þeim málum verið best skipað þannig verður best náð fram beinum áhrifum þjóðarinnar á mótun stjórnlaga fyrir milligöngu þeirra þjóðkjörnu fulltrúa sem eru kjörnir sérstaklega á þingið til að vinna þetta verkefni um atriði sem ætlað er að ná þessu markmiði er kveðið í tuttugustu greinar frumvarpsins í tuttugasta og sjöundu greinar greininni er kveðið á um að stjórnlagaþing skuli eftir samþykkt frumvarps til nýrra stjórnarskipunarlaga senda það til alþingis til meðferðar

fær það er hvort frumvarpið verði lagt fram sem lagafrumvarp til stjórnarskipunarlaga á alþingi og þá hvort það verði lagt fram óbreytt eða með breytingum í þessu sambandi má þó ætla að stjórnmálalegt vægi frumvarpsins gagnvart alþingi verði meira eftir því sem breiðari samstaða næst um frumvarpið meðal þjóðkjörinna fulltrúa stjórnlagaþingsins hæstvirtur forseti heildarkostnaður við stjórnlagaþing mun talsvert ráðast af því hversu langt þinghaldið verður í kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins er heildarkostnaður við átta mánaða þinghald áætlaður þrjú hundruð og tólf milljónir króna og heildarkostnaður við ellefu mánaða þinghald þrjú hundruð níutíu og tvær milljónir króna til viðbótar kostnaði við þinghaldið sjálft undirbúning þess og rekstur má ætla að kostnaður landskjörstjórnar við að útbúa og dreifa kynningarefni um frambjóðendur og kosningarnar ásamt kostnaði ríkissjóðs við kosningu fulltrúa á stjórnlagaþingi samhliða sveitarstjórnarkosningum geti orðið um fimmtíu milljónir króna virðulegi forseti ég hef nú lokið yfirferð yfir frumvarp til laga um stjórnlagaþing og legg til að því verði að lokinni umræðu vísað